Señor Presidente, señor Comisario, estimados ponentes alternativos, estimados diputados y diputadas, han pasado poco más de dos meses desde que presentamos el primer borrador de informe de situación en materia de energías renovables en la Unión Europea, y quisiera agradecer a los otros Grupos y a la Secretaría su celeridad y su disposición para que fuera posible el voto de hoy.

El Parlamento debe orientar a la Comisión en su evaluación de aquellos Estados que incumplirán, de no cambiar sus políticas, los objetivos de desarrollo de las renovables para el año 2020, pero debe ayudar también a preparar la propuesta para una nueva Directiva de renovables hasta 2030 que mantenga los objetivos vinculantes y los refuerce para poder cumplir los compromisos de lucha contra el cambio climático adquiridos en la COP

No es casualidad, toda vez que el desarrollo de las renovables tiene el mismo objetivo que las propuestas de ahorro y eficiencia energética, y encuentra los mismos obstáculos en los Estados miembros. Y ese objetivo es el de contribuir a una transición energética hacia un modelo más soberano, más ecológico y más democrático frente a los intereses de los oligopolios que dominan, hoy por hoy, el sector de la energía. No hace falta que recuerde al Comisario, señor Arias Cañete, qué políticas han afectado más negativamente al desarrollo de las renovables, pues las llevó a cabo el Gobierno del que él formó parte. En primer lugar, debemos asegurar que los sistemas de apoyo a las renovables son estables en el largo plazo y sirven de contrapeso al mercado en el desarrollo de energías renovables más eficientes y sostenibles. La eliminación retroactiva de estos modelos de apoyo no puede sino asestar un duro golpe a las nuevas inversiones en generación y distribución energética. El trato preferente a las renovables no puede cuestionarse, pues descontadas las externalidades ambientales de otras energías —y especialmente de las alternativas promovidas por la Unión Europea como la nuclear o el gas—, se trata de una apuesta eficiente y competitiva. En segundo lugar, debemos favorecer los mecanismos de generación que favorezcan el control democrático de la energía frente a los grandes oligopolios energéticos. Para ello, debemos apoyar el derecho al autoconsumo y fortalecer los mecanismos de participación y planificación pública en el desarrollo de las renovables, así como los sistemas colectivos de generación, distribución y eficiencia en el consumo energético, tanto en la electricidad como en los sistemas de calefacción y la refrigeración. Creemos que en el pasado la Directiva ha sido un instrumento útil, si bien con algunos efectos indeseados que deberían corregirse. Uno de ellos los efectos negativos sobre la sostenibilidad global que ha tenido el desarrollo acelerado de la bioenergía, sea biomasa para quemar o biocombustible para el transporte. Este es un claro ejemplo de que el mercado no siempre es un buen mecanismo para asegurar la buena utilización de los recursos, como se ve en la competencia por el suelo agrícola o el desacoplamiento progresivo de las redes de transporte y producción del consumo final. Finalizo. La transición energética no es solo un reto tecnológico, es también un reto social. Como defendemos en una enmienda, que confiamos que sea aprobada, no podemos permitir que una transición desorganizada disminuya los estándares laborales o desaproveche el potencial de creación de empleo en el sector de las energías. Por ello, como hemos remarcado en el informe, es importante avanzar de la mano de los interlocutores sociales en la definición de un nuevo modelo energético. Igualmente, las renovables deben ser una oportunidad para aliviar la pobreza energética, adaptando las normas del mercado y ofreciendo garantías sociales para esos hogares que no pueden acceder a un derecho básico como es el de la energía.